Rzetelny proces wymaga respektowania prawa do obrony, a prawo do obrony może być realizowane tylko wtedy, gdy osoba z niego korzystająca ma pełną informację na temat tego, jakie prawa w ogóle jej przysługują. Osoba aresztowana ma utrudnioną obronę, a jeszcze dodatkowo utrudnioną, jeśli jest aresztowana w kraju innym niż jej kraj ojczysty. W związku z czym ta pełna informacja powinna być tutaj przedmiotem szczególnej troski organów ścigania. Akceptując wszystkie rozwiązania dyrektywy, wyrażam tylko obawę, czy z egzekucją będzie rzeczywiście w każdym przypadku dobrze, bo dotykamy materii trudnej i delikatnej niezawisłości wymiaru sprawiedliwości.